Hier gibt es allerdings großes Verbesserungspotential ich muss es immer wieder sagen die Probleme sind viel zu groß. Eine Gruppe ist besonders angewiesen auf klare Regelungen.

Es ist eine Katastrophe.